Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben es mal wieder mit einem großen Leak zu tun, dem vierten derartigen Leak innerhalb von nur zwei Jahren.

Wenn das alles so legal wäre, dann würden die Leute, die das betreiben, das wohl kaum auf irgendwelchen Karibikinseln ablaufen lassen.

Wir müssen ganz klar sagen Selbst wenn es technisch gesehen legal ist, dann ist es gegen den Sinn der Gesetze gewesen, weil man eben diese Art von Heimlichtuerei betrieben hat. Und es ist nicht nur so, dass die Sachen vielleicht formal legal sind, sondern es geht jenseits des Bereiches der aggressiven Steuervermeidung hinein in den Bereich der Steuerflucht, in die Geldwäsche, in die Korruption, in die Terrorismusfinanzierung, und es geht, wie wir gesehen haben, sogar hinein in den Bereich des gezielten politischen Mordes.

Wir haben es gesehen bei den Panama Papers aufgedeckt durch Journalisten.

Und da muss man doch mal die Frage stellen Warum wird so etwas ständig von Journalisten aufgedeckt, und was macht eigentlich die Steuerfahndung unserer Länder? Haben denn unsere Mitgliedstaaten nicht bessere investigative Möglichkeiten als Journalisten?

Was Sie gesagt haben, ist sicherlich alles korrekt Transparenz und Informationsaustausch und schwarze Listen aber wir müssen sicherstellen, dass Steuerkriminelle gefasst werden!